Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, entre otras cosas porque, como dice en el informe, garantizar el buen funcionamiento del sistema europeo común de asilo es algo que es especialmente importante en tiempos como los que corren.

Precisamente también respecto de esa dimensión, la solidaridad entre los Estados miembros es una obligación, desde el punto de vista no solamente humanitario sino también de responsabilidad política, precisamente para poder superar muchas de las dificultades que hoy muchos de los países que tienen que gestionar esta situación no pueden afrontar. Creo que es necesario, creo que es posible y creo que las propuestas que hace el ponente en el informe son absolutamente necesarias.